Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens aussi à remercier et à féliciter notre collègue, George Lyon, pour son excellent rapport, qui constitue un premier pas positif vers une refonte de la PAC. L'ambition conférée à la nouvelle PAC est celle d'une grande politique européenne agricole, alimentaire, sociale et environnementale, et non d'une Europe du tout au marché. Nous la voulons plus légitime dans les ressources publiques engagées et acceptées par le contribuable, plus équitable dans la répartition des fonds européens entre les vingt sept États membres et entre les agriculteurs, et plus efficace dans le bon usage des fonds publics. De nouveaux mécanismes publics de régulation de la production agricole devront être mis en place pour assurer la sécurité alimentaire des consommateurs. Nous défendons une PAC forte disposant du budget nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

Lyon souligne t il très justement l'émergence de nouveaux défis auxquels la PAC sera confrontée changements climatiques, gestion de l'eau, énergies renouvelables, biodiversité, érosion des sols, notamment.